ég vil tilkynna alþingi að ég er genginn úr flokki samfylkingarinnar og hef jafnframt gengið til liðs við frjálslynda flokkinn meginástæða þess er að áherslur mínar á sviði sjávarútvegsmála hafa mun meira vægi í frjálslynda flokknum heldur en í samfylkingunni að öðru leyti vil ég þakka fólki í samfylkingunni fyrir góða samfylgd og ég óska þeim alls hins besta